virðulegi forseti virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar

nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og jón ögmund þormóðsson frá iðnaðar og viðskiptaráðuneyti markmið tillögunnar er að auðvelda hlutafélögum samruna milli landa en lagalegir og stjórnsýslulegir erfiðleikar hafa hamlað á þessu sviði þrátt fyrir það lagaumhverfi sem áður hefur verið komið á með e e s gerðum á sviðinu til þess að reglur tilskipunarinnar eigi við um samruna þarf að vera um samruna hlutafélaga frá minnst tveimur e e s ríkjum að ræða lagafrumvarp sem ætlað er að innleiða efni tilskipunarinnar í íslenskan rétt hefur verið til meðferðar á alþingi og mælti efnahags og viðskiptanefnd með samþykkt þess á fundi áttunda mars síðastliðinn nefndin vekur athygli á að verði það mál að lögum er enn eftir að innleiða ákvæði sextándu grein tilskipunarinnar sem er á málefnasviði félagsmálaráðuneytis en lagafrumvarp verður ekki lagt fram fyrr en á haustþingi frestur til að innleiða tilskipunina í íslenskan rétt er til fimmtánda desember tvö þúsund og sjö samanber nítjánda grein hennar nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt undir hana rita jón kristjánsson varaformaður og framsögumaður össur skarphéðinsson drífa hjartardóttir þórunn sveinbjarnardóttir sæunn stefánsdóttir og guðjón a kristjánsson